Signora Presidente, onorevoli colleghi, cosa si può dire di più, ormai, della Turchia, perché quanto sta avvenendo è evidente a tutti, anche ai sassi. È evidente che si sta azzerando la democrazia e noi non possiamo pensare che sia un partner amico, la Turchia, nel momento in cui incarcera persone che protestano pacificamente, impedisce la libertà di espressione e di informazione arrestando giornalisti e chiudendo le redazioni, avvelena il sistema giudiziario togliendo la libertà ai magistrati e ai professori, colpisce i difensori dei diritti umani

Io credo che l'Unione europea, la Commissione europea, di fronte alle cose che stiamo discutendo e che emergeranno nella risoluzione debba assumere una posizione molto più netta e chiara e debba rivedere le relazioni con la Turchia e porre, su tutti gli accordi che ci sono, le condizionalità come elemento essenziale per poter andare avanti nel rapporto con questo paese. Senza questo rischiamo semplicemente di fare delle prediche. Quindi occorre un atto davvero molto forte da parte della Commissione europea.